Wenn Sie den Rednern hier nun zugehört haben, dann müssen Sie doch sagen Offensichtlich möchte Europa kein Mercosur Abkommen, und das aus guten Gründen. Die moralische Notwendigkeit und die Verpflichtung, die Sie nun spüren sollten als Stimme Europas, dieses Mercosur Abkommen ad acta zu legen, ist ja wohl eindeutig. Wenn man schon die Überschrift heute liest, nämlich Kompatibilität zwischen dem und Mercosur die gibt es aus vielen verschiedenen Gründen nicht. Das fängt an beim Klimaschutz, beim Umweltschutz, bei der Stärkung der Kleinbauern, beim Schutz der Biodiversität, beim Sojaimport, bei einem Tausch Lebensmittel gegen

Also wofür sind wir hier da? Sind wir für die Menschen da? Sind wir für die Kleinbauern da?